Atrag astăzi atenția asupra faptului că România și Bulgaria nu mai pot fi ținute la marginea spațiului Schengen, ca niște țări de mâna a doua.

România și Bulgaria trebuie scoase de urgență de pe agenda campaniilor electorale, în care politicieni cinici și fără imaginație caută să câștige voturi, abordând o retorică xenofobă. În iunie 2011 a fost recunoscut în Consiliul JAI faptul că România și Bulgaria au îndeplinit toate criteriile acquis ului Schengen. Mai mult, Consiliul a decretat ca acest lucru să se facă cât mai curând posibil și nu mai târziu de septembrie 2011. La Consiliul European din 2 martie 2012 s a cerut în mod deschis ca acesta să ia o decizie favorabilă accesării României și Bulgariei la spațiul Schengen.